Il est donc souvent victime de personnes en qui il a confiance. Lutter contre les abus sexuels est une absolue priorité et nous devons agir de concert.

Il y a un angle mort dans les actions actuellement et c'est la prévention éduquer et sensibiliser les enfants et leur entourage à ce type de violence, aux risques et menaces liés à la présence en ligne mettre en place de véritables programmes de prévention et d'accompagnement destinés aux agresseurs identifier et accompagner les victimes. Des mesures qui sont déjà prévues par le droit européen et pourtant non mises en œuvre. Quelle sera l'efficacité d'une nouvelle stratégie si les États membres n'y mettent pas les efforts nécessaires? Les dépenses publiques doivent servir à renforcer nos services de protection de l'enfance, de police, de justice, sous équipés et en sous effectifs. Accomplir les difficiles missions qui leur sont assignées exige de revoir fondamentalement les moyens publics investis. Face à ces lacunes graves, penser que les solutions technologiques vont pallier des années de sous investissement chronique dans les services précités est un écran de fumée. Nos efforts doivent se concentrer sur les femmes et hommes de terrain qui protègent les enfants, enquêtent, arrêtent et poursuivent les pédophiles.